Señor presidente, tengo que hablar del dolor que sentí ayer viendo arder la catedral de Notre Dame. El incendio de Notre Dame nos dolió a los europeos como si todos fuéramos franceses sentimos todos la misma desolación, nos sentimos todos igual de desamparados y, esta mañana, todos queremos sumarnos a la reconstrucción. Los pueblos no crecen llorando juntos, sino avanzando juntos. Por eso, el incendio de ayer de Notre Dame nos hace más europeos no porque lloramos juntos, sino porque juntos vamos a reconstruir la catedral. La Unión Europea debería comprometerse hoy a aportar ayuda económica y artesanos —todos los que sean necesarios— para volver a construir la catedral tal y como se construían las catedrales en el pasado, sumando a todos en el proyecto. El incendio de Notre Dame nos recuerda que los europeos nunca estamos solos. Europa es la respuesta al fuego, a la destrucción, al egoísmo y a la pobreza. Por eso anoche, viendo arder la catedral, volví a preguntarme una vez más Pero, ¿por qué quieren marcharse de aquí los británicos?.

Unión Europea es una comunidad de principios y valores. Si te parece que no funciona, los reformas e intentas arreglarlos, pero no te marchas. No te marchas porque los valores no dejan de compartirse y porque en ningún caso se negocian. Ocurra lo que ocurra hay tres lecciones que hemos aprendido del Brexit primero, en política no se puede prometer lo que no se puede cumplir segundo, en política las mentiras siempre traen decepciones y, tercero, los lazos que forja la historia no pueden romperse por egoísmo económico. Nadie desea un Brexit duro, pero peor es un Brexit indefinido y sin fecha. Para mí, Europa está incompleta sin el Reino Unido, pero si los políticos británicos no son capaces de encontrar una solución, que le devuelvan la voz al pueblo. El incendio de Notre Dame, también nos demuestra que hablamos demasiado del Brexit y demasiado poco de todo lo demás. Lo siento por la vanidad de los políticos británicos, pero hoy mi dolor por el fuego de Notre Dame me hace más europeo que mi indignación por su incompetencia.